Und ich sage Ihnen ganz nüchtern Wenn wir die Dinge und die Länder nicht beim Namen nennen und die Personen nicht vorführen, dann werden Sie Korruption nie bekämpfen können.